Voorzitter, over de begroting spreken velen hier met dubbele tong.

Echter, toen ik voorstelde om de eigen EP begroting aan te pakken gaven de heren en hun fracties niet thuis. Op mijn voorstel dat de leden over de maandelijkse algemene onkostenvergoeding transparant verantwoording moesten gaan afleggen, werd ik met de nek aangekeken. Steun om het luxe wagenpark hier aan te pakken kreeg ik niet.